Elnök Asszony, nem volt miért nemmel szavazni erre a jelentésre, hiszen egy kifejezetten technikai jelentés ez, ami arról szól, hogy hogyan hajtják végre gyakorlatilag az Európai Uniónak a halászati politikáját, és soha nem gondoltam volna magamról, hogy könnybe lábad a szemem egy ilyen technikai jellegű jelentéstől.

Láttam azokat a dokumentumfilmeket, amik róluk készültek, ahogy könnyek között elmondják, hogy hogyan fosztotta meg az Európai Unió őket a megélhetésüktől ezzel a bizonyos rájuk erőltetett halászati politikával. Eszembe jutottak a magyar emberek, akiket meg a termőföldjüktől, illetőleg a kisgazdákat a termelési lehetőségeiktől, piacra jutási lehetőségektől fosztották meg. Remélem, hogy most már oda fognak figyelni ezekre az ún.